hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um veitingu ríkisborgararéttar sem flutt er af allsherjarnefnd allsherjarnefnd hafa borist tuttugu umsóknir um ríkisborgararétt á haustþingi hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþings en samkvæmt fyrstu málsgrein sjöttu grein laga um ríkisborgararétt númer hundrað nítján hundruð níutíu og tvö veitir alþingi ríkisborgararétt með lögum nefndin leggur til að tíu einstaklingum sem tilgreindir eru í frumvarpinu verði veittur ríkisborgararéttur að þessu sinni og mælir með því að málið gangi til annarrar umræðu en ekki til nefndar